Hvala. Minister seveda, saj sem pričakoval tak odgovor, saj tudi vi nimate nič s tem - jaz se opravičujem za to, ampak podedoval ste ta to problematiko. Ampak glejte, da malo osvežim zadevo, ne. Gospa Lidija Glavina, ki je prišla na to pozicijo brez znanja in brez nikakršnih izkušenj, ker to je bilo tudi dognano, je dobila sto dvaintrideset tisoč evrov odpravnine. To govorimo o sto štiriinštirideset povprečnih plač ali dvajset let povprečne pokojnine, dvajset let. Ali pa o toliko, o toliko, kritiziranem zakonu sedaj o poslancih, ne, bi bila tudi tista razlika, ki bi meni plačevala lahko potne stroške, za šestdeset let, za šestdeset let. Zdaj jaz se sprašujem tukaj - vem, da ima, glavno funkcijo, glavno besedo, nadzorni svet SDH in vse, kar je, ampak SDH je direktno pod vplivom Ministrstva za finance in upam, da naslednji korak, ki bo tukaj, da se ne bodo spet dogajale te zadeve. Ker to dobesedno je sramota, če, bi rekel, tako tako tako visoko odpravnino, ki ne ne spada v naš, v našo kulturo, če bi tako rekel. Zdaj, jaz se vprašam to, ne, če ne bo ali pa, če ne boste vi, vplivali na naslednje korake, ki bojo nastali, se bo spet dogajala druga Lidija Glavina, v drugi fazi. In boste spet rekli, da je spet nadzorni svet kriv, da mi ne moremo napraviti nič - ni res, vlada lahko napravi, Ministrstvo za finance lahko napravi in prepreči take gromozanske in sramotne zneske za odpravnine, ki niso podobni nobeni stvari. Če samo na hitro povem, zakaj tudi ne. Vsaka druga tajnica na občini ima večjo plačo lahko kot župan, ki je odgovoren za vse in tudi tu tukaj ni primerno. Naj naj si zdaj ljudje sami predstavljajo, če je to prav ali ne, in jaz razumem in verjamem, da boste tudi vi minister tu malo reda napravil. Hvala.